By jednak tak było, to ewentualne normy prawne powinny być precyzyjne i mieć charakter zawężający, a nie rozszerzający. Propozycje, które złożono w Parlamencie Europejskim niestety są rozwiązaniami, które mogłyby doprowadzić do bardzo wielu patologii, i to jeszcze bez żadnych konsekwencji. Dlatego też uważam, że być może lepiej będzie dla tej ważnej i słusznej idei, jeśli to Komisja Europejska przygotuje i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu wniosek ustawodawczy w tej sprawie. Być może wtedy będziemy mieli bardziej wyważoną, bardziej racjonalną podstawę do dyskusji na ten temat.